Het lijkt een beetje ironisch net nu zich in Tunesië vrijheid en democratie aankondigen, komt er een vluchtelingenstroom op gang.

Daarom denk ik dat het ook onvermijdelijk is dat de Commissie erop aanstuurt dat een groot aantal mensen zal moeten worden teruggestuurd naar Tunesië, juist om een voorbeeld te stellen voor de toekomst.